Evident, la aceste modificări Parlamentul trebuie să aibă un important cuvânt de spus.

Parlamentul consideră că introducerea acestuia va furniza informații utile cu privire la operațiunile de încărcare și descărcare. În cadrul negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene, reprezentanții Comisiei ne au informat că senzorul de greutate va fi introdus cu ocazia așteptatei modificări a Directivei 96